Dla mnie może być priorytet wtedy, kiedy wszystkie kraje jednakowo go zaakceptują, a nie będzie wyrywkowo przez jakiś tam jeden kraj proponowany, a inni mają się dostosować. Przede wszystkim każde państwo ma inne uwarunkowania i możliwości realizowania np.

Polska może przez gaz łupkowy. Dlaczego inne kraje mają nam narzucać, jaki sposób osiągnięcia tego celu mamy wyznaczyć?